Herr Präsident! Der Kollege Lamassoure erinnert sich noch gut daran, dass beim letzten Konvent Präsident Giscard d'Estaing gegen den großen Widerstand der großen Mehrheit der Konventsmitglieder durchgesetzt hat, dass der Europäische Rat ein eigenständiges Organ wird. Viele von uns haben befürchtet, dass die Staats und Regierungschefs eine Eigendynamik, ein Eigenleben entwickeln werden, und genauso ist es gekommen. Wir stellen fest, dass dieses Gremium nicht kontrolliert werden kann, weder vom Europäischen Parlament noch von den nationalen Parlamenten. Kollege Lamassoure hat einige Vorschläge gemacht, wie wir diese Demokratielücke vermindern können.

Wir brauchen eine Vereinbarung des Parlaments mit dem Europäischen Rat, dass vor und nach den Gipfeln Rechenschaft abgelegt wird, dass der Präsident auch hierher kommt und uns erklärt und auch hört, was wir zu sagen haben. Es ist nicht mehr angemessen, dass unser Präsident nur zur Eröffnung eines Gipfels reden darf. Wenn es Themen gibt, die die Rechte des Parlaments berühren, dann muss er auch bei diesen Themen dabei sein.

Sollten wir nicht zum Europäischen Gerichtshof gehen und bei künftigen Fällen dagegen klagen? Der Test kommt jetzt bei der Europawahl.

Langfristig stimme ich Andrew Duff zu Der Europäische Rat sollte eine Formation des Rates werden Er sollte der Allgemeine Rat werden, da hätte er viel zu tun und könnte sich sehr nützlich machen im Institutionengefüge der EU.